Pero le recuerdo que quien quiera que haya entrado en este Parlamento Europeo lo ha hecho representando a un Estado miembro que se ha vinculado al Tratado de Lisboa, a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce como un derecho fundamental el derecho de asilo y que reconoce que el Derecho internacional humanitario es vinculante para todos los Estados miembros. También para el suyo. Y, por tanto, no hay escapatoria. El Derecho humanitario nos vincula enteramente, y eso significa respetar a los demandantes de asilo. Hoy hemos votado el FADO exactamente para controlar mejor el acceso, en las fronteras Schengen, al espacio de libre circulación, pero, una vez que están dentro, tienen enteramente derecho a que sus derechos fundamentales, reconocidos en la Carta, sean protegidos por todos los Estados miembros.